Du crime de vérité la Pologne refuse de se soumettre aux médias et à leur propagande mensongère. Du crime de justice la Pologne refuse l'immigration massive imposée par l'Allemagne pour sa croissance économique. Du crime de souveraineté la Pologne refuse de laisser à des juges le pouvoir souverain du peuple, car la justice est faite au nom du peuple. En somme, l'Union reproche à la Pologne d'être la Pologne. De résister comme elle sait le faire à l'opposition, à l'oppression du nouvel ordre européen, désordre pour nos peuples et nos nations. L'Union lui reproche de préserver son identité en s'opposant à la nouvelle religion mondialiste destructrice du droit, de la justice, individualiste, relativiste, nihiliste, religion opposée au droit de Dieu et donc aux droits de l'homme. La Pologne restera la Pologne.